Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich konzentriere mich auf zwei für mich sehr interessante Themen Die Wirtschafts und Finanzkrise und die damit einsetzende Rezession dürfen keinesfalls als Argumente dafür dienen, um bereits erzielte Fortschritte in der Gleichstellung der Geschlechter wieder rückzubauen. Mittelfristig würde dies konsequenterweise das Wirtschaftswachstum weiter schädigen. Das Lohngefälle zwischen Mann und Frau besteht, und es besteht nach wie vor leider in ganz Europa. Im europäischen Mittelwert geht die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen um 17,8 auseinander. Dabei gibt es leider schlimme Negativausreißer etwa Österreich, meine Heimat. So zeigt der aktuelle Frauenbericht der österreichischen Bundesregierung, dass Frauen nur 58,4 des Bruttoeinkommens der Männer beziehen. Nur in zwei Ländern ist die Einkommensschere noch größer.